Ich habe in dieser Woche einen interessanten Satz in einer deutschen Zeitung gelesen. Die Märkte schreibt eine deutsche Zeitung misstrauen der Europäischen Union, weil sie ihr die Lösung der Probleme nicht mehr zutrauen. Die Menschen in Europa, die Bürgerinnen und Bürger, misstrauen der Europäischen Union, weil sie den Regierungen die Lösung ihrer Probleme nicht mehr zutrauen. Wir sind in einer schweren Krise.

Ich sage einen Satz, der vielleicht zu den unpopulärsten Botschaften gehört, die man zurzeit in Europa sagen kann.

Wir brauchen nicht weniger Europa, wir brauchen mehr Europa! Wir brauchen mehr Mut, mit europäischen Mitteln die Krise zu bewältigen. Warum brauchen wir mehr Europa? Es geht bei diesem Rat unter anderem um zwei Dinge. Erstens die Staats und Regierungschefs müssen das staatliche Handeln zurückgewinnen. Es ist nämlich so, dass nicht die Regierungschefs alleine entscheiden. In dieser Welt, in der wir leben, gibt es 43 Unternehmen, deren Bilanzsumme größer ist als der Staatshaushalt eines mittelgroßen Staates der EU wie Polen. Das bedeutet, es gibt 43 Unternehmenschefs, die mindestens so mächtig sind wie der polnische Premierminister. Diese Leute entscheiden auch über das Schicksal der Menschen in diesem Kontinent. Ist eigentlich schon einmal, und das ist eine andere Frage, darüber diskutiert worden, dass immer pünktlich vor einem Ecofin, dass immer pünktlich vor einem Europäischen Rat eine, zwei oder drei Ratingagenturen das, was gerade zur Lösung der Probleme

Und die, die eigentliche Macht über die ökonomische Entwicklung in Europa an sich reißen?

Die Regierungschefs müssen den Mut haben, die Hoheit des staatlichen, demokratischen Handelns zurückzugewinnen. Das können sie nur durch Einigkeit.

Die 96 restlichen Prozent der Erdbevölkerung werden sich nicht allein nach Europa richten. Die aufstrebenden Mächte dieser Erde, die aufstrebenden Ökonomien dieser Erde warten nicht darauf, dass Europa sich in seine Einzelteile zerlegt, von Deutschland ganz groß bis Malta ganz klein, in dem Glauben, jeder Einzelne könne allein überleben die Renationalisierungsrhetorik, die manche Politiker ihren Völkern erzählen. Wir werden nur im interkontinentalen Wettbewerb bestehen ökologisch, ökonomisch, finanzpolitisch und währungspolitisch wenn wir uns zusammenschließen. Wenn wir den gemeinsamen Willen haben, die stärkste Volkswirtschaft der Erde denn das ist Europa, wenn es zusammenhält auch zu einem Erfolgsprojekt zu machen, indem es solidarisch ist. Solidarität heißt teilen. Starke Schultern mehr als schwache Schultern. Das heißt übrigens für uns nicht Finanzsteuer, das heißt Finanztransaktionssteuer. Wenn ich in den Supermarkt gehe und kaufe eine Tüte Milch, bezahle ich Mehrwertsteuer. Wenn ich ein Finanzprodukt verkaufe bezahle ich keine Steuer. Das ist falsch.

Die Dinge sind alle beschrieben. Sie liegen alle auf dem Tisch. Entweder wir schaffen es, Europa durch Einigkeit und nicht durch das Ausspielen einer Nation gegen die andere, nicht durch das Ausspielen des Gefühls der einen gegen das Gefühl der anderen. Entweder wir schaffen es, Europa zusammenzuschweißen, oder das europäische Einigungswerk ist in konkreter Gefahr. Scheitert aber die Europäische Union als transnationales Projekt der Friedens und Wohlfahrtssicherung und bricht es auseinander, dann bricht mehr auseinander als nur eine politische Union.

20. Jahrhunderts, die diesen Kontinent ins Elend gestürzt haben, schnell wieder da. Die Verteidigung Europas ist mehr als ein europäischer Gipfel, sie ist die Verteidigung einer großen Idee!